Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

weil wir Verhandlungen wollen, weil wir berechenbar und entschlossen sind, eine klare Position haben. Diese Entschließung ergreift Partei Partei für die Bürger, Partei für den Friedensprozess in Irland, Partei für die Steuerzahler, Partei für unsere rechtlichen, politischen und moralischen Verpflichtungen. Das muss die Grundlage von Verhandlungen sein, weil wir uns unseren gemeinsamen Werten, dem gemeinsamen Recht und den gemeinsamen Zielen verpflichtet fühlen. Alle jene schreien heute, die das nicht wollen, sondern die sich immer auf die Seite der Verletzung des Rechts, des Nationalismus, des Extremismus und der Verlogenheit als politisches Instrument von Taktik und Strategie gestellt haben.